Signor Presidente, onorevoli colleghi, i recenti risultati degli studi scientifici ci indicano che i pesci sono animali senzienti hanno una natura complessa e un ricco mondo sensoriale e possono provare emozioni, ma non solo, hanno anche importanti abilità cognitive. Purtroppo però, forse proprio per la loro complessità e misteriosità, i pesci sono stati sempre sottovalutati, addirittura spesso ignorati ed esclusi dalla protezione garantita invece ad altre categorie di animali. I pesci rappresentano anche la tipologia di animali più sfruttata e utilizzata in assoluto. Per dare l'idea del fenomeno, secondo alcune stime sarebbero 111 miliardi i pesci catturati e 1,7 miliardi i pesci allevati in acquacoltura.

Alla luce di tutto ciò, abbiamo una forte responsabilità nei loro confronti, la stessa che abbiamo verso gli altri animali. Tuttavia la normativa sul benessere dei pesci è minima, e siamo ben lontani dall'attuare le misure necessarie per garantire il rispetto degli standard internazionali ed europei sul benessere animale.

A fronte di quanto appena illustrato la non azione della Commissione non è più giustificabile. Abbiamo bisogno di standard oggettivi e basati sulla scienza, abbiamo bisogno di elevati standard europei. La possibilità di stabilire dei requisiti minimi attraverso misure volontarie a livello degli Stati membri e su iniziativa dell'industria stessa ha finora portato a ben pochi passi avanti e quel poco che è stato fatto a tratti è anche deludente. Sulla base di queste riflessioni, noi invitiamo quindi la Commissione europea ad introdurre degli standard uniformi sul benessere animale dei pesci e a vegliare affinché le normative europee vengano effettivamente rispettate ed attuate.